Snižování administrativní zátěže kladené zejména na malé a střední podniky by mělo být naší dlouhodobou prioritou. Právě takové snížení byrokracie přináší tato zpráva, kdy dojde ke sloučení dvou směrnic do jednoho textu, což podle Komise bude znamenat pro tyto podniky v Evropské unii potenciální úspory ve výši až 1,5 miliardy eur ročně. Navíc mikropodniky nebudou povinny dodržovat společná evropská pravidla, což jim velmi ulehčí práci. Malé a střední podniky budou mít určité úlevy, a to zejména v oblasti příloh u finančních výkazů. Směrnice bude kromě toho obsahovat pravidla pro velké těžební společnosti, o kterých lze hovořit též jako o subjektech veřejného zájmu, a to za účelem zvýšení transparentnosti u investic.